Tisztelt Elnök Asszony, Képviselőtársaim! Az állami támogatások szabályozásának korszerűsítése fontos kérdés. Olyan beruházások és fejlesztések támogatásainak felhasználásáról van szó, amely a tagállamok nemzeti szintjén, illetve a helyhatóságainak működésében nagymértékben befolyásoló szereppel bír, különösen a kisebb gazdasági erővel rendelkező országok esetében. Éppen ezért fontos, hogy az uniós polgárok által választott Európai Parlamentnek érdemi befolyása legyen a változtatásokra. Sajnos ennek a szabályozásnak a módosításában a Parlamentnek nincs együttdöntési jogköre, csupán konzultációs joga, pedig ahogy azt korábban említettem, ez a támogatási mechanizmus jelentős politikai hatással bír. Kulcsfontosságú ezért, hogy az Európai Bizottság vegye figyelembe az Európai Parlament javaslatait, és fontolja meg a jelenlegi szabályozás felülvizsgálatát. Az állami támogatások hatékony felhasználása munkahelyeket teremt, növeli Európa és a tagországok versenyképességét, javítja a lakosság életminőségét.